Novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so predlagatelji z isto oziroma podobno vsebino v parlamentarno proceduro vlagali že tekom celotnega prejšnjega mandata in očitno sprememb pri njihovem sicer legitimnem početju ni na vidiku tudi v novem sklicu državnega zbora. Zadnja od teh novel je bila obravnavana na koncu mandata na sedemintrideseti redni seji. Na tej seji bil sicer sprejet sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, vendar v primerjavi z novelo, ki jo imamo na mizah danes, ni vseboval rešitve glede odprave razlikovanja pri pogojih za upokojitev med zaposlenimi in med brezposelnimi delovnimi invalidi. To novelo smo v prvem branju potrdili tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra, a z jasnim sporočilom, da se nam predlagane spremembe glede dvojnega statusa in glede regresnih zahtevkov ne zdijo primerne. In to ponavljamo tudi danes. Kljub dobronamernosti predlagateljev ne moremo podpreti predlogov, ki nasprotujejo pravilom odškodninske odgovornosti delodajalcev, pravilom varstva in zdravja pri delu, ter obveznostim, ki jih delodajalcem nalagajo predpisi s področja delovnega prava. To so dejstva, na katera smo predlagatelje večkrat opozarjali. V zvezi z dvojnim statusom dodajamo, da samo z dvema odprtima členoma pokojninskega zakona te problematike seveda ni možno rešiti. Ni možno rešiti na način, da bo ureditev pravična in enaka za vse kategorije zavarovancev, ki so v enakem oziroma primerljivem položaju. Bolj smotrno je, da se iščejo celovite rešitve, ki bodo medsebojno usklajene in s tem tudi izvedljive v praksi. Tega današnji predlog ne omogoča in na mestih celo nasprotuje sistemski ureditvi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Hkrati pa seveda še enkrat poudarjamo, da je vprašanje dvojnega statusa še vedno v presoji na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Nadejamo se, da bo do te odločitve prišlo čim prej, tako bo tudi državni zbor, kot zakonodajalec dobil določene usmeritve, kako naj postopa pri reševanju tega vprašanja. Rešitev, vezana na dokup pokojninske dobe, se nam je v poslanski skupini Stranke modernega centra zdela vredna nadaljnjega razmisleka že v prejšnjem mandatu. Predvsem zaradi dejstva, da vse krivice, vezane na rešitve, ki so bile sprejete leta dva tisoč dvanajst z novo pokojninsko reformo, še niso odpravljene. Kljub temu pa ne moremo popolnoma prevzeti kar, prezreti argumentov vlade glede konkretne rešitve, ki je predlagana v današnji noveli. Ureditev, po kateri bi razlikovali način pridobivanja dobe po SPIZ dve v odvisnosti od tega, kdaj so se posamezniki vključili v zavarovanje in ne v odvisnosti od plačila prispevkov oziroma dejanskega dela, je namreč lahko problematična in tega seveda ne moremo spregledati. Tudi rešitev v zvezi s spremembo varovane kategorije invalidov se ne zdi dovolj premišljena in izpiljena. Res je, da je bila zadnja novela predlagatelja v prejšnjem mandatu cenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo, a žal v kasnejših fazah zakonodajnega procesa, pomembno korak naprej k odpravi pomanjkljivosti predlaganih rešitev ni bil storjen. V poslanski skupini Stranke modernega centra zato tudi danes ne vidimo možnosti zadostnega napredka, da bi lahko v prihodnjih fazah prišli do usklajenih rešitev. Zato danes ocenjujemo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo in ga tudi ne bomo podprli.